Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, è già passato più di un mese dall'inizio di questa rappresaglia commerciale nei confronti dei nostri prodotti agroalimentari e soprattutto nei confronti delle nostre eccellenze protette da sistemi di qualità europei, senza ancora oggi che l'Unione abbia messa in campo alcuna contromisura concreta. La via diplomatica che il Parlamento europeo rafforzerà ulteriormente questa settimana, con l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le importazioni di carne bovine di alta qualità, è sicuramente la strada da seguire. Ma non possiamo più permetterci però, cara Commissaria Malmström, di aspettare, mettendo a repentaglio la sostenibilità economica di un settore che, ricordiamolo, rappresenta la prima industria europea e impiega 44 milioni di operatori. Per questo, la maggiore flessibilità concessa ai programmi di promozione dei nostri prodotti, sia in termini di durata che di cofinanziamento che di mercati, rappresenta un segnale importante. Chiediamo però l'utilizzo dei margini disponibili nel bilancio dell'Unione per finanziare un incremento dei fondi dedicati a queste misure e lanciare un vero e proprio piano di promozione straordinario per il nostro agroalimentare, quindi con interventi nuovi diretti anche alle catene distributive. Tutto questo, caro Commissario, mantenendoci pronti ad attivare tutti gli strumenti disponibili nella PAC, che lei ha ricordato, per evitare che si inneschi una crisi di mercato, senza attendere che le conseguenze diventino irrimediabili per settori strategici dal punto di vista sociale, economico e ambientale. C'è in gioco il futuro dei nostri produttori e dell'intero comparto agroalimentare e solo mettendo in campo misure concrete a supporto degli agricoltori e trasformatori potremo dimostrarci all'altezza di questa sfida.